Aber ich denke, wir beide müssen doch versuchen, gemeinsam eine Lösung für diese Krise zu finden. Deswegen frage ich Sie Glauben Sie ernsthaft, dass der makroökonomische Dialog tatsächlich etwas ist, das es heute schon auf der Ebene der Mitgliedstaaten gibt? Ich halte das für recht fraglich. Regierungen machen Programme, damit sie wiedergewählt werden. Das kann man ihnen auch gar nicht verübeln. Aber ein makroökonomischer Dialog über die langfristige Ausrichtung von Wirtschaftspolitik findet bislang gar nicht statt. Das ist etwas, was die Regierungen erst lernen müssen. Zum Zweiten Unterstützen Sie deshalb, dass wir einen größeren europäischen Haushalt bekommen, um diese makroökonomischen Defizite auf der Basis der Mitgliedstaaten bis zu einem gewissen Grad auszugleichen?